Monsieur le Président, nous ne pouvons pas, pour notre part, être complices des faux semblants car ce rapport est là comme pour dédouaner les groupes majoritaires de l'occasion historique manquée qu'ils avaient d'affirmer les pouvoirs du Parlement face au Conseil, en fonction des prérogatives prévues par le traité de Lisbonne. Combien de fois n'a t on pas entendu que le Parlement avait un droit de veto, que ce budget était mauvais et que le Parlement tiendrait bon. Au final nous savons ce qu'il est advenu ce budget a été voté, à la faveur, il est vrai, de quelques concessions marginales.